Een strategie die de deur openlaat voor dialoog, want Rusland is en blijft de grote buur van Europa.

Een strategie waarbij we onvoorwaardelijk de hand reiken en dat vind ik zelf toch wel heel belangrijk naar de Russische burgers en het maatschappelijk middenveld. Weet u, collega's, op dit ogenblik groeit er een hele generatie Russen op met anti Europese gevoelens. Dat baart mij zorgen, en daarom is het belangrijk dat wij hier in het Europees Parlement een signaal geven, dat we de dialoog moeten bekijken en dat we samenwerking moeten opzetten waar dat nodig is.